Dans son intervention devant le Parlement européen, le 16 septembre, la présidente Ursula von der Leyen, a rappelé que la Commission attache la plus grande importance au respect de l'état de droit. Le projet européen repose sur le respect de cet état de droit dans tous les États membres.